virðulegi forseti það hefur löngum þótt góður siður í ýmsum skólum landsins að rækta söng almennan söng og jafnframt ljóðalestur kannski er ekkert sem hefur stutt eins vel við verndun og sókn íslenskrar tungu og það að ala á ljóðalestri hjá okkar unga fólki í skólum landsins það er mannbætandi það eykur hugmyndaflugið það eykur listrænt gildi og þroskar svo margt í fari fólks sem bætir líf og umhverfi tillitssemi og væntumþykju sem skiptir miklu máli að sé til staðar reynslan hefur sýnt að ljóðakennslan í skólum landsins hefur tvímælalaust leitt til betri málnotkunar og styrkari tengingar þeirra við hrynjandi og myndræna möguleika

og styrkt um leið málnotkun á áberandi hátt það er svo að eitt

til þess að leggja eins vel af mörkum og kostur er það er með þessa þætti ljóðakennsla og almennan söng í skólum höfum við vanrækt við þumbumst áfram berjum höfðinu við steininn og setjum margt á dagskrá í okkar menntakerfi sem er að mörgu leyti fánýtt og er meira til að staglast á á að vera okkar aðalsmerki til þess að verja og byggja upp íslenska tungu og það er engin spurning að fátt gefur eins mikla ræktun í málnotkun og ljóð eitt sinn virðulegi forseti sem oftar áttum við tal saman við halldór laxness heitinn

oftar en einu sinni ítrekaði hann það við mig að hann teldi að ljóðin sem hann samdi væru það besta sem hann hefði skrifað margir sérfræðingarnir sem vita betur en höfundarnir hafa ekki haldið þessu mikið fram en þetta sagði skáldið sjálft að mikilsverðasta sem hann hefði gert á vettvangi ritlistarinnar væri að skrifa ljóð þetta segir mikla sögu og sýnir í rauninni að við eigum gullnámu í landinu við klifum á fjárfestingum í áliðnaði gagnaverum ýmsu sem menn geta gengið að með verklagni sem er ekki flókin en við sinnum allt allt of leið þeim þáttum sem eru mannbætandi og sem færa okkur nær hvert öðru í okkar litla samfélagi sem skiptir miklu máli að sé haldið til haga þar sem við erum að berjast á vettvangi stórþjóða heimsins stíll íslendinga hlýtur auðvitað að byggjast á íslenskri tungu

og nálægð íslendinga við okkar öflugu náttúru við okkar dýrmætu auðlindir sem við þurfum jafnframt að umgangast af mikilli virðingu skólasöngurinn er að mörgu leyti tengdur ljóðunum því að mörg ljóð ekki síst eldri ljóð eiga kjól sem heitir lag og þegar það fer saman fallegt ljóð í fallegum kjól er gaman að lifa þá fer sortinn út í buskann þá fara leiðindin til hliðar og leikgleðin ræður ferð það skiptir miklu máli að við séum opin fyrir þeim þætti mannlífsins að rækta leikgleði ekki síst meðal okkar unga fólks samkeppnin er mikil bíómyndir með erlendum málum sjónvarpsefni alls konar lagasmíð og fleira sem ruglar oft því miður fólk í ríminu það hefur gengið á með tímabilum að íslenskir tónlistarmenn á vettvangi dægurtónlistar popps og annarra þátta semji og leggi áherslu á íslensku í tónlist sinni svo koma tímabil þar sem það þykir ekki fínt lengur en kannski er það fyrst og fremst vegna þess að það er miklu erfiðara að semja góðan texta á íslensku en lélegan texta á ensku þeir sem hafa upplifað skólasöng í skólum

svona almennt um það bil fjögur hundruð texta það er svolítið mismunandi eftir landshlutum en þeir kunna almennt fjögur hundruð texta þó að textarnir séu mun fleiri átta hundruð til tólf hundruð sem eru almennir söngtextar á íslandi þorri fólks kann þarna að minnsta kosti einn þriðji af þessu hlaðborði tónlistarinnar það hefur líka komið fram hjá mest menntaða fólki

það sé lágkúrulegt það hefur aldrei sem betur fer flokkast undir snobb að syngja almennan söng en almennur söngur er gríðarlega gefandi því hafa þeir skilning á sem hafa staðið í slíkum verkefnum um langt árabil það er eitt sem er til að mynda sérstætt þegar samkomur eru og fjöldasöngur er tekinn upp minnkar í jafnmiklu hlutfalli að sjá vínflöskur á lofti vegna þess að menn hverfa inn í sönginn það dregur úr notkun bæði á áfengi og tóbaki af hverju ættum við ekki að rækta þennan þátt betur en við gerum og tryggja það í skólakerfi okkar að skólasöngur sé til staðar það þarf ekki sérfræðinga til að rækta skólasöng það þarf að vanda texta og lagaval og vera opinskár fyrir því að þeir sem eiga að taka þátt í því skólafólkið sjálft komi með hugmyndir og geti byggt þær upp en auðvitað ætti það að vera námsgrein í hverjum einasta skóla landsins að rækta þennan þátt rækta hann fyrst og fremst með tilliti til félagslegs starfs málnotkunar og þroska og til þess að létta lífið því að auðvitað er hver dagur hvar sem er barátta og vinna og það er það sem meðal annars léttir lífsbaráttuna að syngja saman eða einn eftir atvikum þess

í öllum byggðum landsins öllum sveitum til þess að færa fólk saman með það að markmiði að bæta andrúm